Możemy pochwalić za pewne próby wprowadzenia demokracji, ale musimy jednocześnie powiedzieć jasno, że to co stało się po wyborach mówię o aresztowaniach, o prześladowaniu opozycji, o prześladowaniu dziennikarzy, o prześladowaniu działaczy organizacji pozarządowych, ich liderów w szczególności to jest coś, co absolutnie zasługuje na potępienie.